Je rappelle simplement qu'avec 10 du transport des marchandises et 6 du transport des passagers, le rail européen va mal, et que refuser tout progrès et toute évolution, c'est continuer à l'enfoncer. Les enjeux du quatrième paquet sont considérables permettre au rail de lutter à armes égales avec les autres modes de transport, améliorer l'impact environnemental global des transports en favorisant le mode le moins polluant et le plus économe en énergie fossile, favoriser le mode de transport le plus performant au plan social et sociétal, augmenter l'emploi et l'activité dans le ferroviaire, en préservant le statut des personnels, tels sont les buts poursuivis et, je l'espère, ceux qui seront atteints par les réformes. Compte tenu des enjeux et des

Le pilier technique de la réforme améliore la sécurité, établit les bases d'une véritable interopérabilité et pose l'Agence ferroviaire européenne, en coopération avec les agences nationales, en vrai organisateur d'un espace ferroviaire européen unique. Ce pilier fait l'objet d'un large consensus et donnera un bon moyen de développement en Europe à la fois aux acteurs de l'industrie et aux acteurs de l'activité de transport. J'attire l'attention de la Commission, Monsieur Kallas, sur l'insuffisance de l'annexe financière de l'Agence, compte tenu de la très vaste tâche qui lui a été fixée. Le pilier plus politique de l'ouverture des marchés et de la gouvernance est délicat, compte tenu des enjeux et de la différence de nature, de taille et de culture des différents systèmes ferroviaires nationaux et, hélas, nous les avons encore entendus s'exprimer comme tels. Pour la gouvernance, l'équilibre entre système séparé et système intégré a été difficilement trouvé, rendant possible leur coexistence en garantissant leur efficacité et leur transparence.